Monsieur Boulland, ich freue mich wirklich über jedes Argument, das hier in der Debatte ausgetauscht wird, aber Sie haben den Berichterstattern unterstellt, dass wir mit falschen Angaben, falschen Zahlen operiert hätten und z.

auch über eine Petition gesprochen hätten, die es nie gegeben habe. Darf ich Sie deshalb bitten, erstens zur Kenntnis zu nehmen, dass die Zahlen, die Sie in diesem Bericht finden, die offiziellen Zahlen dieses Parlaments sind, die das Generalsekretariat dieses Hauses vor kurzer Zeit erst genau zu dieser Frage geliefert hat? Und darf ich Sie bitten, zweitens zur Kenntnis zu nehmen, dass schon eine einzige Unterschrift ausreicht, um eine Petition in diesem Haus vorzulegen? Hier waren es Millionen Bürger, die unterschrieben haben. Das ändert überhaupt nichts an der Tatsache, dass der Petitionsausschuss dies als eine Petition betrachtet und beraten hat.